Ich begrüße besonders, dass das Recht der Mitgliedstaaten, die Behandlung in einem anderen Land einzuschränken, hier klarer definiert wurde. Nach dem Vorschlag der Mitgliedstaaten war dies ja nicht der Fall. Ich glaube, dass jetzt eine Entscheidung vorliegt, bei der die Nachvollziehbarkeit und die Überprüfbarkeit der Ablehnung einer Behandlung klar nachvollzogen werden können.

Diese können jetzt viel gezielter und qualitativ besser behandelt werden, wenn sie eine Behandlung in einem anderen Land suchen. Ich denke aber nicht, dass durch diese Richtlinie ein Patiententourismus in Europa entstehen wird. Deswegen ist die Befürchtung, die von der linken Seite dieses Hauses kommt, völlig überflüssig.